Señor Presidente, quiero felicitar al señor Sánchez Presedo por su trabajo y destacar que esta Directiva añade valor a la regulación de un mercado que en el año 2009 suponía el 52 del Producto Interior Bruto europeo. Lo hace porque añade un cuadro de garantías mínimas para los clientes que parte de la base de considerar la vivienda un derecho básico y debería acabar con los abusos, como los desahucios, que se viven, por ejemplo, en España. Incorpora, además, medidas destinadas a dotar de más transparencia a los contratos con riesgo especial y a los procesos de evaluación de solvencia, y establece que no se penalice a los clientes por el reembolso anticipado de los créditos. Fomentamos, además, decisiones más informadas, protegiendo un proceso de reflexión y asesoramiento eficaz a los clientes. En definitiva, estamos aprovechando una oportunidad para demostrar que Europa sirve para mucho. Extrememos ahora la vigilancia en la transposición exacta y rápida de esta Directiva, especialmente en aquellos Estados que más problemas tienen en la actualidad.